Die Zahlen sind erschreckend, und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass 155 Millionen Frauen weltweit von genitaler Verstümmelung betroffen sind. Wir in der Europäischen Union müssen Sorge dafür tragen, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, das das Ende dieser Praktiken herbeiführt. Insbesondere müssen wir uns dafür einsetzen, dass in Drittländern die weibliche Genitalverstümmelung verboten wird und ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie menschenunwürdig diese Praktiken sind. Wichtig ist es, dass die Opfer psychologische und ausreichende medizinische Betreuung bekommen und schließlich das ist mir ganz besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass Eltern, die das ihren Kindern antun, abschreckende Haftstrafen bekommen.